Même si je ne suis pas en mesure de répondre personnellement à de très nombreux députés qui se sont exprimés sur ce sujet majeur, je commencerai par le point qu'a soulevé tout à l'heure M. Pittella en évoquant la situation du secteur bancaire, puisque c'est de cela qu'il s'agit. N'ayons pas la mémoire courte. Souvenons nous des raisons de cette crise financière, qui est venue du comportement insensé d'un certain nombre de banquiers, notamment aux États Unis, mais pas seulement aux Etats Unis pas de supervision, pas de gouvernance interne, des produits toxiques, des banques mal capitalisées, pas d'exigence de liquidités, des bonus inexplicables se payer d'autant plus en bonus qu'on prenait plus de risques pour finalement faire payer les contribuables.

Et c'est précisément ces leçons que nous tirons de la crise. Je voulais le dire à M. Godfrey Bloom, qui a tout à l'heure évoqué tous ces sujets en ayant la mémoire courte, c'est une véritable caricature du libéralisme et du capitalisme que nous avons subie et, parfois, acceptée au cours des vingt ou vingt cinq ans passés. Ça suffit! Nous voulons protéger les contribuables.

Et il y a, dans ce tableau et dans cet agenda, des pièces très importantes. Votre Président, M.

de la Banque centrale européenne et aussi du fait qu'en la choisissant, dans certaines conditions, nous étions sûrs de sa mise en oeuvre opérationnelle avec, naturellement, comme Philippe Lamberts et Sven Giegold l'ont rappelé, des mécanismes de contrôle démocratique. Voilà une remarque générale pour introduire ma réponse, mais je voudrais, télégraphiquement, évoquer quelques points.

Nous avons donc travaillé ensemble sur des procédures spécifiques. On ne peut pas faire l'union bancaire contre la volonté des pays qui ne sont pas ou pas encore dans la zone euro. Voilà pourquoi nous avons trouvé ces mécanismes équilibrés. Mme Wortmann Kool, tout à l'heure, a posé une question sur la mise en oeuvre opérationnelle et notamment l'évaluation du bilan des banques supervisées.

Il n'y a pas de tests d'admission aux mécanismes de supervision pour chaque banque, et je suis sûr que la Banque centrale européenne mettra en œuvre cette disposition fidèlement. Andrew Duff, tout à l'heure, et Gay Mitchell, ont évoqué la modification des traités. Nous avons travaillé, parce que c'était juridiquement possible, ensemble, dans le cadre du traité actuel, pour mettre en oeuvre cette supervision. Je pense qu'il est également possible de mettre en œuvre les autres parties, notamment l'Autorité européenne de résolution dans le cadre du traité actuel.

aujourd'hui.

Il faut aller plus loin, comme

Je pense notamment au sujet qu'a évoqué

à la Banque centrale européenne pour la supervision, et que je compte présenter au Parlement et au Conseil des ministres au mois de juin. Il faut aller vite. C'est une question de crédibilité. Cela dépend aussi de vous, du Conseil des ministres, de la Présidence, que je remercie, mais le plus tôt sera le mieux pour mettre ensemble, de façon opérationnelle, toutes les pièces de cette union bancaire.